I cittadini europei vogliono ancora credere nell'Europa. Ecco perché, signora von der Leyen, Le chiediamo di essere all'altezza di questo obiettivo, di dare un segnale forte di rilancio del sogno europeo, di innovazione, al pari di quello di avere una donna per la prima volta a presiedere un'istituzione così importante. Gliela dico così, con due parole vogliamo un'Europa solida e solidale, che non si giri più dall'altra parte di fronte a chi rimane indietro, ma che abbia il coraggio di utilizzare tutta la flessibilità prevista nel patto di stabilità per la crescita e l'occupazione, che punti finalmente ad un nuovo modello di sviluppo, che ponga senza ambiguità la questione ambientale non come limite come troppe volte abbiamo visto anche qua dentro ma come opportunità che non frena, ma alimenta la crescita perché la rende sostenibile, e in questo modo Lei leverebbe il pretesto di chi ha detto, anche qui, anche oggi, che su questo punto Lei